Je n'accepte pas, dans ce Parlement, qu'on remette en cause mes compétences au sein de la commission des transports.

Je vous le dis les yeux dans les yeux, je ne sais pas pour qui vous vous prenez pour juger la qualité, notamment de ma présidence, en tout cas je ne l'accepterai pas.